Madame la Présidente, chers collègues, une journaliste a été assassinée, Daphne Caruana Galizia. Nous devons d'abord dire, et je crois que nous devrions dire de manière unanime, ici, notre soutien à ses proches, à sa famille, à tous ceux qui la pleurent aujourd'hui.

Nous sommes tous concernés, l'Union européenne n'est pas une organisation internationale comme une autre. Nous avons en commun un héritage, des principes, l'attachement à la liberté de conscience et à la recherche de la vérité. Et lorsque nous parlons d'état de droit, chers collègues, au terme de ce débat, nous n'avons pas le droit à l'indignation sélective, nous n'avons pas le droit aux deux poids, deux mesures. Monsieur, chers collègues, comment osez vous donner encore des leçons alors que vous n'avez pas été capables de dire ce qui est pourtant essentiel le premier ministre maltais doit démissionner maintenant. Car dans cet intervalle de temps, il peut détruire des preuves, il peut freiner une enquête, nous le savons aujourd'hui. Nous devons tous nous sentir concernés par ce qui est en train de se jouer ici, c'est l'avenir de la liberté, l'avenir de la liberté de la presse. La Commission et le Conseil ont leur rôle à jouer pour que l'état de droit soit effectivement garanti. Chacun de nos collègues devrait pouvoir parler clair sur un sujet comme celui ci et je voudrais poser la question également à nos collègues du groupe Renew. Il y a, parmi les futurs députés français qui doivent être élus ici après le Brexit, un homme qui a travaillé pour M. Muscat et qui a dû démissionner de son poste en France, auprès du premier ministre français.

Sandro Gozi peut il vraiment incarner aujourd'hui l'idéal d'une renaissance de l'Europe? Pour ma part, dans le contexte que nous connaissons, je suis presque sûr du contraire.